député concerné ayant été entendu préalablement. La charte européenne des droits fondamentaux, article 41, paragraphes 1 et 2, dit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées équitablement, ce qui comporte, entre autres, le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales va dans le même sens. La charte pour une bonne administration, que nous avons votée, le précise explicitement. Je m'adresse à mes collègues et à vous même.